Y esto tiene una explicación, y es que los Estados miembros de la Unión Europea consideran que la soberanía fiscal es un elemento nuclear de su competencia fiscal, de su competencia económica. Y esto hace que cuando uno examina, por ejemplo, las actas en la cámara secreta del Código de Conducta que estamos examinando, se observa que los Estados se reservan la facultad de hacer acuerdos con las compañías. Esto se ve muy bien. Y este es el problema que tenemos que armonizar la fiscalidad, y los Estados no quieren. este es el problema Yo creo que tenemos que decir al Consejo Europeo que tiene que ayudar a que esto pueda funcionar mejor, porque así no vamos bien.